Hvala lepa za besedo . Spoštovani minister. Že več let tako v javnosti pa tudi strani različnih investitorjev lahko poslušamo opozorila zaradi predolgih in prezapletenih postopkov pridobivanja okoljevarstvenih soglasij, ki navsezadnje zavira investicijo v naši državi, in nekaj je bilo danes o tem z vaše strani sicer že povedanega, pa vendarle, dejstvo je, da je za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, če se je včasih čakalo tja do leto dni, lahko danes govorimo o vedno bolj zapletenih postopkih, ko slednje lahko traja tudi več let. Na tem področju se srečujemo sistemsko težavo, investitorji nam odhajajo v tujino, mi pa ostajamo brez potrebnih investicij in posledično velikokrat tudi brez novih delovnih mest. Imamo ogromno predpisov, in sicer smo že v letu dva sedemnajst prišli do te magične številke dvajset tisoč zakonov in podzakonskih aktov. Zaradi tega številni projekti tudi čakajo na izdajo gradbenega dovoljenja več let, in kar seveda navsezadnje vodi tudi v v veliko gospodarsko škodo, saj marsikateri investitor si premisli in na koncu investicijo raje izvede v tujini. Dejstvo pa je tudi, da ti zbirokratizirani postopki ogrožajo tudi črpanje evropskih sredstev in tukaj bi želela izpostaviti projekt: nadgradnja vozlišča Pragersko, ki naj bi se izvedel v okviru posodobitve železniške proge Maribor-Šentilj. Gre za projekt, skupaj vreden triinšestdeset cela dva milijona evrov in sofinanciran s strani Evropske unije v višini štiridesetih milijonov evrov. Projekt obsega gradnjo dveh peronov, ureditev podhoda stopnišča in dvigalom, nadgradnjo tirov in tirnih naprav, nadgradnjo signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav, in kar je najpomembnejše, z realizacijo tega projekta bi se izboljšala kakovost in kvaliteta bivanja krajanov Pragerskega. A očitno se je tudi pri tem projektu znova zataknilo pri birokraciji. Namreč, iz sporočila izvajanja evropske kohezijske politike dva štirinajst-dva dvajset je razvidno, da usklajevanje z Arsom za predmeten projekt še vedno potekajo, pa čeprav je bila vloga za izdajo okoljevarstvenega soglasja na Agencijo vložena že maja dva tisoč sedemnajst. Zaradi velikega zamika pri pridobivanju okoljevarstvenega soglasja se izvedba projekta zamika, in celo do te skrajnosti, da lahko v končni fazi pripelje do prerazporeditve evropskih sredstev iz tega projekta v, za druge namene. Spoštovani minister, sprašujem vas: glede na vse te zaplete v zvezi s pridobivanjem okoljevarstvenih soglasij pri številnih investicijah me zanima, ali je na vašem ministrstvu načrtujete kakršnekoli zakonske ukrepe v smeri poenostavitve tovrstnih postopkov. In glede na dejstvo, da se s predmetnim projektom zapleta pri Agenciji, ki spada pod vaše ministrstvo, in to celo tako , da je ogrožena izvedba samega projekta, kaj boste vi kot minister storili, da do izpada evropskih sredstev za realizacijo projekta nadgradnja vozlišča Pragersko v okviru finančne perspektive dva štirinajst ...